Volgens mij is het van het grootste belang dat we een vergaand en wettelijk bindend akkoord sluiten, dat verder reikt dan louter economische samenwerking of nieuwe afspraken over energie.